Wir begegnen heute einer Stimmung der Verunsicherung, manchmal auch Ablehnung.

Viele Menschen beklagen das Demokratiedefizit der EU und die mangelnde Transparenz. Und viele Menschen haben den Eindruck, dass sich die EU nicht mit ihren tatsächlichen Problemen beschäftigt, sondern primär mit sich selbst. Wir wollen diese Sorgen ernst nehmen. Wir wollen eine bessere Informationsarbeit, die die Vor und auch die Nachteile der Mitgliedschaft in der EU objektiv und nachvollziehbar darstellt. Herr Bundeskanzler, diese Worte stammen nicht von mir. Diese Worte stammen nicht von einem bösen Rechtspopulisten. Diese Worte stammen aus ihrem bereits zweimal zitierten Brief an den Herausgeber der größten österreichischen Tageszeitung, der erst vor wenigen Jahren von Ihnen abgeschickt wurde.

Diesen Vorwurf müssen Sie sich auch machen lassen. Herr Bundeskanzler, Sie müssen sich entscheiden Wollen Sie die Zustimmung der österreichischen Bevölkerung oder den Beifall der Eurokraten?